Mon cher collègue, vous faites référence au traité de Lisbonne l'avez vous lu? dans ses dispositions sur la politique de sécurité de défense commune. Parce que les dispositions du traité de Lisbonne sont particulièrement précises et explicites elles ne parlent pas d'armée européenne ni d'armée intégrée, elles parlent de compatibilité avec d'autres engagements dans d'autres alliances, notamment l'OTAN.

Vous faites donc des procès d'intention parce que vous voulez des vues idéologiques et parce que cela sert votre propagande.

Ce dont nous débattons aujourd'hui est quelque chose d'extrêmement pragmatique, bien loin de l'idéologie que vous essayez de promouvoir pour mieux la contrer.